Vážený pane Avramopoulusi, vážený pane Timmermansi, který mě možná slyšíte nebo uslyšíte ze záznamu, já jsem vždy váš velký kritik. Ale ta kritika má dvě stránky, za a je rázná, za b je věcná. Pane Avramopoulusi, já jsem vás vždycky kritizoval za to, že vaše reakce je poměrně pomalá. Vy jste Řek, měl jste na spoustu věcí hodně času, ale dneska vás musím pochválit, protože tento krok, který jste udělal, a tento návrh, který jste předložil, je krok dobrým směrem.

A každý máme doma dveře. A já chci každého upozornit, že vedle dveří máme doma také psa a že když někdo nepoužije dveře, ale použije okno, my použijeme svého psa. A to je váš návrh a k tomuto návrhu vám gratuluju a děkuju vám za něj.